En effet, il s'agit d'une somme importante, 40 millions d'euros par an, dont le niveau de contrôle n'était pas suffisant par rapport aux sommes engagées, et donc la plénière s'est prononcée à plusieurs reprises sur des idées très précises.